Gospodine predsjedniče, zahvaljujem izvjestiteljici na naglašavanju uloge žena u europskom ribarstvu i isticanju ove teme koja je uvelike zapostavljena. Njihov doprinos, treba priznati, valja podržati inicijative da se ženama omogući rad i dokazivanje u ovom sektoru, ali pružajući im pritom sva prava i društvena priznanja. U Hrvatskoj su žene među profesionalnim ribarima rijetke, ali to što nisu formalno registrirane kao profesionalni ribari ne znači da je sudjelovanje žena u ribarskim aktivnostima posve egzotično. Zbog toga posebno podržavam dijelove izvješća koji sažimaju primjere postojećih pozitivnih praksi diljem Unije, za čiju je daljnju provedbu potrebno uložiti i dodatna sredstva. Nadam se da će i ova rasprava doprinijeti dogovoru o konkretnim mjerama koje će se financirati putem nedavno usvojenog Europskog pomorskog i ribarskog fonda i sličnih europskih fondova. To bi bio adekvatan način da osiguramo podršku ženama u ribarskom sektoru jer one to svojim predanim radom svakako zaslužuju.